frú forseti ég greiði atkvæði gegn þessari tillögu til að styðja forsetann í því sem hann nefndi í ræðu sinni fimmtánda maí síðastliðinn þegar hann tók við embætti að hann ætlaði að gera alþingi að fjölskylduvænum vinnustað og ég hlýt þess vegna að greiða atkvæði gegn þessari tillögu vegna þess að þau skilaboð sem við erum að senda út í þjóðfélagið núna dag eftir dag eftir dag er það að alþingi sé ekki fjölskylduvænn vinnustaður og fólk með börn eigi ekki að vera þingmenn